virðulegur forseti við höfum orðið vitni að áhugaverðum orðaskiptum hér í dag og það sem hefur vakið sérstaka athygli er óþolinmæði stjórnarandstöðunnar

það verður að segjast eins og er að málflutningurinn verður holur og í raun dapur þegar haft er í huga að á degi hverjum í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar voru að meðaltali þrjár fjölskyldur bornar út af heimilum sínum þrjár á dag háttvirtir þingmenn núverandi ríkisstjórn hefur tekið að sér að efna loforð sem gefin voru fyrir rúmum fjórum árum en voru svikin á eftirminnilegan hátt þá bregður svo við að stjórnarandstaðan á ekki orð ekki orð yfir að ekki skuli vera búið að efna öll helstu kosningaloforðin á fyrstu þremur til fjórum mánuðum stjórnarsamstarfsins þetta er ömurlegt lýðskrum sem almenningur sér sem betur fer í gegnum lýðskrum sem miðar að því að ná stundarathygli fjölmiðla

heimilin eru í forgangi og þau verða í forgangi verðtrygging á neytendalánum verður afnumin það svigrúm sem myndast við uppgjör föllnu bankanna verður nýtt í þágu heimilanna í landinu þúsundir fjölskyldna ná ekki endum saman um hver mánaðamót þessu verður að linna

að hrun kerfisins er óhjákvæmilegt ef ekki verður gripið strax inn í hér þurfum við sem þjóð að meta hvers konar heilbrigðisþjónustu við getum sætt okkur við til framtíðar og hvað við erum tilbúin til að verja miklum peningum í hana sú umræða hefur ekki verið tekin eitt er víst uppstokkun verður að eiga sér stað við erum ekki nema rétt rúmlega þrjú hundruð þúsund og það eru takmörk fyrir því hvað hægt er að gera hins vegar skulum við hafa eitt á hreinu heilbrigðiskerfið og heimilin þetta er það að vera í forgangi þegar kemur að úthlutun fjármuna úr ríkissjóði við getum ekki horft á sjúklinga deyja einungis vegna þess að ekki er boðið upp á fullnægjandi þjónustu á sjúkrahúsum landsins á sama tíma og mikill niðurskurður var á framlögum fráfarandi ríkisstjórnar til heilbrigðismála var varið ótöldum milljörðum í steinsteypu og gler kári stefánsson dregur þetta ágætlega saman í grein í morgunblaðinu í morgun þar dregur hann saman og segir að á meðan heilbrigðiskerfið hafi brunnið hafi fjármunum verið veitt í verkefni eins og hörpu og í hana hafi farið ótaldir milljarðar fyrrverandi ríkisstjórn reisti sjö hundruð fermetra hús í vatnajökulsþjóðgarði hún reisti þrjú þúsund fermetra hús yfir náttúrufræðistofnun uppi í heiðmörk hún reisti menningarmiðstöðina hof á akureyri og hún stóð fyrir því að byrjað var að bora göng í gegnum vaðlaheiði sem eiga að stytta leiðina milli akureyrar og húsavíkur um fjórtán mínútur hún byrjaði að reisa hús yfir stofnun norrænna fræða við háskóla íslands og veitti þremur og hálfum milljarði til að hlúa að uppbyggingu á kísilverksmiðju á bakka hvað eru þetta margir milljarðar sem hægt hefði verið að veita í heilbrigðisþjónustuna

nú er það svo að mál eru misjafnlega flókin þau þurfa misjafnan undirbúningstíma sum eru þess eðlis að það tekur óhjákvæmilega langan tíma að skipuleggja þau það er eðlilegt við höfum fengið nóg af hroðvirknislegum vinnubrögðum sem kalla á uppstokkun og breytingar nokkrum mánuðum eða árum síðar mörg mál sumarþingsins voru til komin vegna þess að fyrrverandi ríkisstjórn vandaði ekki nóg til verka það þurfti því að taka mál upp að nýju svo að ríkið fengið sínar eðlilegu tekjur óþolinmæði fólks eftir efndum er skiljanleg þetta er sama fólkið og er búið að bíða í rúm fjögur ár eftir efndum loforða sem ætíð voru svikin þau verða ekki svikin í þetta sinn það er komið nóg af slíku það lá hins vegar strax fyrir að ekki yrði hægt að efna öll loforð á fyrsta degi nýrrar ríkisstjórnar

og það verður gert hvort sem stjórnarandstöðunni líkar betur eða verr